Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani gostje, ministri, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! Spoštovani gospod minister Fakin, pred nedavnim ste bili na obisku v Splošni bolnišnici Ptuj. Med drugim ste se informirali oziroma ste se pogovarjali tudi o poteku gradnje urgentnega centra Ptuj. Skupaj z vami so bili tudi predsednik sveta zavoda, direktorica bolnišnice ter županja Mestne občine Ptuj. In tam ste nekako obljubili, da se bo gradnja urgentnega centra Ptuj izvedla ne glede na to, da se zadeva razvija skoraj osem let. Upamo, da je pravi čas. Urgentni center Ptuj je ustanova izjemne pomembnosti za reševanje življenju občanov in mora pokrivati celotno področje spodnjega Podravja. Prebivalci, ki živimo na območju stare mestne občine Ptuj pa tja do Lenarta, na drugi strani do Zavrča, pa tudi haloških občin, tole nujno potrebujemo in tudi verjamemo, kakor tudi naša občinska vodstva, da bi pač denar morala zagooviti zagotoviti država preko Ministrstva za zdravje. V bolnišnici so mnenja, da si še niste podrobno pogledali projekta ter da se ne ve kdo in kdaj bo investicijo plačal ter koliko bo sploh uspel zagotoviti sredstev. Moje vprašanje za vas, spoštovani minister: Kdaj bodo torej zagotovljena sredstva za izgradnjo, ter ali se pričetek nadaljevanja gradnje predvideva v začetku leta dva devetnajst? Ali ste si v vmesnem času od obiska vi ali vaši strokovni sodelavci že podrobno ogledali projektno dokumentacijo in kaj menite o njej? Ali bo naš urgentni center tipa C tri ali tipa C dva? V tej tipologiji, če tako rečem, je bilo več, nekako omenjenih, enkrat C tri, enkrat C dva, drugič spet B. Zaradi tega si mogoče nekako občani tudi zdaj ne znajo predstavljati, kaj to pomeni. Želimo torej vedeti, ali bo tu takšne velikosti, da bo lahko letno sprejelo ter kvalitetno obravnavalo vsaj dvajset tisoč urgentnih posegov, kot nekako kažejo trenutne potrebe. Hvala.